Señora Presidenta, es en países de la Unión Europea como el mío donde los intereses financieros han golpeado con más fuerza a las clases populares con brutales reformas que han desmantelado el tejido socioeconómico que existía antes de la crisis. Es este proceso el que explica la actual situación de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes y de las microempresas la desaparición forzosa de las Cajas y la concentración en el sector bancario han desviado el crédito de la economía real a la especulación, en un modelo de banca transnacional que culminará con la unión bancaria. Las pymes, sin embargo, se encuentran ancladas productivamente a su territorio, al empleo local, y, por tanto, ya no interesan a esta nueva banca.

Asimismo, la volatilidad económica y el grave deterioro en las condiciones sociales de la mayoría trabajadora —víctima del desempleo y las caídas salariales— han añadido un horizonte de incertidumbre para las pymes. Para las grandes empresas, la precarización del trabajo es una herramienta más en la lucha por la competencia global. Para las pymes, sus trabajadores son también sus consumidores y solo la mejora de las condiciones laborales les asegurará un mercado para sus productos. Estamos perdidos en un debate técnico sobre factores crediticios cuando la propia Autoridad Bancaria Europea ya ha manifestado que es poco o nada lo que saldrá de ello. Abordemos verdaderamente el debate sobre la financiación de las pymes en su marco global la inestabilidad y el estancamiento económico que ustedes han impuesto a los países intervenidos y rescatados con sus políticas de austeridad. Solo así seremos capaces de progresar hacia políticas auténticamente transformadoras, tejiendo alianzas contra nuestro enemigo común que, lo crean o no, es el gran capital.